Panie Przewodniczący!

Padało dziś tutaj wiele słów na temat dotkliwych konsekwencji, które obejmują tych wszystkich, którzy odczuwają kryzys, którzy ponoszą jego skutki. Sądzę, że byłoby pięknym gestem w wymiarze symbolicznym, gdyby również Parlament Europejski wprowadził tego rodzaju obostrzenie ograniczenie własnych pensji,